Pro mě jako pro poslance z České republiky, tedy ze země, která bohužel měla zkušenosti se sovětskou okupací v době komunismu, je pozitivní číst, že bývalá země Sovětského svazu Gruzie je dnes aktivním partnerem Evropské unie, že usiluje o vstup do Evropské unie a že provádí reformy, které jsou součástí dnešního partnerství, dnešního vztahu.